En África, sólo en 13 países es legal la homosexualidad y en 38 es considerada un delito. Eso es algo inadmisible y, además, como Unión Europea, debemos combatirlo políticamente, y económicamente también. Porque no olvidemos que, al final, tenemos la posibilidad también de contribuir, desde un punto de vista económico, a combatir ese tipo de medidas.